Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo piano pluriennale ha misure per la protezione delle specie di interesse biologico e commerciale, ma bilanciate con gli aspetti economici e sociali per la sopravvivenza delle migliaia di compagnie di pesca. Il regolamento accoglie molti nostri emendamenti abbiamo eliminato l'introduzione delle quote di pesca, il regime di gestione dello sforzo avrà una riduzione al massimo del 40 su un periodo di cinque anni. Sull'uso delle reti a strascico ci saranno deroghe in base alla specificità delle nostre coste e delle nostre tecniche di pesca. Una regola uguale per tutti ci avrebbe fortemente svantaggiati. I nostri fondali sono diversi, e il nostro tipo di pesca si è sempre adattato alle caratteristiche geografiche, senza intaccare la biodiversità. Fino ad ora l'Unione europea non aveva tenuto conto delle caratteristiche delle flotte in termini di navigazione e attrezzature tecniche. Oggi invece i mesi di chiusura saranno scelti dagli Stati in base alla regionalizzazione. Questo è il primo piano che, in deroga, permette di usare il FEAMP per finanziare i pescatori che optano per l'arresto definitivo. I negoziati sono stati lunghi, combattuti, non siamo pienamente soddisfatti, ma abbiamo migliorato tantissimo il testo e dato voce alle principali richieste della piccola pesca.